Poštovana predsjedavajuća, čestitam kolegi Vajglu na dobro izbalansiranoj Rezoluciji koja, prije svega, jasno uočava i podržava pozitivne procese u Makedoniji. Makedonija je primjer dugo očekivane dobre vijesti iz regije opterećene kroničnim, ali i nekim sasvim novim deficitima. Istodobno, od Makedonije očekujemo da nastavi ključne reformske procese, poglavito u jačanju vladavine prava. Na taj princip, na žalost, potrebno je podsjetiti i neke države članice koje su dio Europske unije više od desetljeća. Od Skoplja se traži da prije ulaska u blok ispuni ozbiljne preduvjete kojih se ne pridržava jedna od članica Unije, o čemu svjedoči uloga Mađarske u slučaju Gruevski. Ako želimo ostati vjerodostojna zajednica, poštivanje vladavine prava ne smije biti arbitrarno. Čestitam makedonskoj Vladi na napretku u implementaciji Sporazuma iz Prespe. Pozivam da ovaj pozitivni momentum iskoriste za nastavak reformi kako bi što skorijim otvaranjem pregovora o članstvu približili mogućnost boljeg života svim svojim sugrađanima.